Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, depuis l'adoption de plusieurs lois limitant les libertés d'expression, de réunion et d'association, notamment la loi relative aux agents étrangers et les lois antipropagande fédérales ou régionales, les agressions et violences gratuites xénophobes et homophobes se multiplient. Le mépris croissant à l'égard des droits fondamentaux en Russie est manifeste et très préoccupant. La loi pénalisant la propagande homosexuelle entraine des discriminations à l'encontre de minorités sexuelles déjà très mal vues en Russie, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

Il est de notre devoir de continuer à sensibiliser les autorités russes aux conséquences dramatiques de ces lois et de leur rappeler qu'elles doivent respecter leurs engagements internationaux.